On a vu aujourd'hui cette ambition climatique et cette ambition pour la transition énergétique clairement se diluer. Le Parlement européen défend avec force un paquet qui allie des objectifs contraignants sur le climat, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique et l'on voit, malheureusement, la Commission mettre en retrait la question des objectifs contraignants, que ce soit sur les énergies renouvelables ou sur l'efficacité énergétique. L'idée d'un seul objectif européen sur les énergies renouvelables qui ne soit pas décliné au niveau national, ce n'est pas simplement une régression en matière d'objectifs climatiques, en matière de transition énergétique, c'est aussi une régression en matière d'intégration européenne, une régression de la volonté de porter un projet européen.